nous n'avons pas autant voté pour les Africains suppliciés des Grands Lacs.

Encore faudrait il s'entendre sur ce qu'il reste de démocratie chez nous.

Prenons l'exemple d'un homme contre lequel nous n'avons pas voté depuis 2014 Paul Kagamé, l'auteur des troubles et meurtres de masse qui ensanglantent la région des Grands Lacs, labellisé bon dictateur.

Les droits de l'homme ne sont pas à usage politique, pour nous enfermer dans des logiques de puissance et d'influence, au service, en outre, d'autres intérêts que ceux de l'Europe.